Kompetentní rozhodujú o dostupnosti daného lieku v príslušnej krajine a tým aj o zdraví, kvalite či dĺžke života konkrétnych ľudí. Skúsenosti z farmaceutického trhu svedčia o tom, že lehoty na stanovenie cien liekov a úhrad sa v praxi nie vždy dodržiavajú a skutočný prístup na trh sa značne odlišuje nielen medzi jednotlivými členskými štátmi, ale dokonca aj v rámci jedného štátu. Signalizuje je to potrebu nielen nastavenie objektívnych, čestných a spravodlivých kritérií pre uvádzanie liekov na trh, ale súčasne zavedenie účinných kontrolných mechanizmov. Zavedenie väčšej transparentnosti do procedúr a kritérií v oblasti registrácie, kategorizácie a stanovenia úhrady liekov musí byť realizované tak, aby mali všetci výrobcovia rovnaké podmienky pre zaradenie svojich liekov do príslušného systému zdravotného poistenia.